Herr Präsident! Ich möchte als Berichterstatter eines der drei Berichte, über die jetzt theoretisch zu entscheiden wäre, den Antrag von Herrn Kollegen Rapkay nachträglich unterstützen. Ich denke, das ist wirklich ein einmaliger Vorgang. Der Europäische Rat ist durch die Verträge nicht zur Gesetzgebung berufen. Ich will nur ergänzen, was Herr Kollege Rapkay gesagt hat. Wenn der Europäische Rat in Sitzungen um Mitternacht anfängt, Gesetzgebung zu machen, kommt offensichtlich Unsinn dabei heraus.

Wir haben ja auch in der Zusammenarbeit mit dem Juristischen Dienst und bei der Sachverständigenanhörung klar bestätigt bekommen, dass wir diese Rechtsgrundlage für die geistigen Schutzrechte nur dann benutzen können, wenn wir auch die geistigen Schutzrechte regeln, d. h. wenn wir auch Patentansprüche festlegen. Dies ist ja über Monate hinweg sowohl intern wie auch mit dem Rat diskutiert worden, und dann werden auf Wunsch eines einzelnen Regierungschefs mal eben um Mitternacht diese drei Kernbereiche gestrichen. Das Ergebnis wäre wenn wir dies so beschließen würden, wie der Rat es möchte dass wir mit hoher Wahrscheinlichkeit schon beim ersten Vorlagebeschluss vor dem Europäischen Gerichtshof einen Crashtest erfahren würden. Das ist nicht verantwortbar. Parlamentarische Beratungen haben ihren Sinn. Da wird sorgfältig über Dossiers gesprochen mit der notwendigen Zeit, mit der notwendigen Abwägung und dann auch mit klaren Ergebnissen. So etwas kann man nicht vom Zaun brechen.